Propunerea de înființare a acestei agenții este una firească, deoarece Comisia nu trebuie să fie managerul acestor sisteme informatice de mari dimensiuni, tocmai pentru asigurarea unei transparențe totale și a înlătura orice conflict de interese. Vă rog să aveți în vedere anvergura acestui sistem compus din trei părți SIS II, VIS și EURODAC care, datorită importanței sale majore și relațiilor de interconectare dintre ele, necesită tutela unei entități unice bine definite. Consider că o administrare fragmentată și necorelată ar duce la o desincronizare între aceste sisteme, desincronizare care ar putea avea efecte devastatoare asupra protecției datelor personale, asupra informațiilor legate de viză și asupra cererilor de acordare de azil. Așadar, susțin în totalitate înființarea acestei agenții specifice pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni, ca o măsură pentru protejarea securității și integrității în Uniunea Europeană.